Signora Presidente, onorevoli colleghi, io sono una terrorista internazionale. Ovviamente non lo sono realmente, lo sono per il regime di Poroshenko, che mi ha accusato di terrorismo internazionale per essermi recata in Donbass insieme alla carovana antifascista a portare solidarietà e generi di prima necessità alle popolazioni che stanno subendo una guerra. Io mi sono davvero stupita che questo Parlamento stia prendendo in considerazione di sostenere questa quarta tranche, perché parliamo di un governo non solo corrotto, di un governo appoggiato da forze neonaziste, di un governo che nega i più elementari diritti umani, che uccide i giornalisti, e stiamo sostenendo un colpo di Stato, come quello dell'Euromaidan, soltanto perché e filo Unione europea. Stiamo sostenendo un governo che viola i diritti umani, viola gli accordi di Minsk. Io credo che, se si vuole davvero costruire un'Europa antifascista, bisognerebbe smettere di finanziare regimi come quello di Poroshenko e sostenere invece opere e azioni politiche come quelle delle carovane antifasciste, che personalmente ringrazio.